Już 25 lat temu Ronald Reagan nie miał wątpliwości, kim jest Kaddafi. Nam zajęło 25 lat, żeby do tego dojść dzisiaj.

Dzisiaj w miejsce słowa stabilizacja musimy wpisać demokracja. Jest to szansa, z której musimy skorzystać teraz. W najbliższych dniach odbywać się będzie szczyt.

Naszym problemem jest to, że nasze działania nie są skuteczne. Jest to może najważniejsza szansa i najważniejsza możliwość wobec wszystkich sąsiadów, także Łukaszenki. Chodzi o to, żebyśmy umieli na czas reagować, bo za 25 lat będziemy znowu oglądali zdjęcia z pocałunkami.